frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um landsdóm númer þrjú nítján hundruð sextíu og þrjú með síðari breytingum auk mín eru háttvirtir þingmenn flutningsmenn það er höskuldur þórhallsson jónína rós guðmundsdóttir og margrét tryggvadóttir það er lagt til að við aðra grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi með leyfi frú forseta dómarar sem eiga sæti í landsdómi þegar alþingi hefur samþykkt málshöfðun gegn ráðherra og varamenn þeirra skulu ljúka meðferð þess máls þrátt fyrir að kjörtímabil þeirra sé á enda það er gert ráð fyrir því enn fremur í lögunum að þau taki þegar gildi frumvarp þetta er flutt af nefndarmönnum í svonefndri saksóknarnefnd alþingis einn nefndarmanna háttvirtur þingmaður birgir ármannsson stendur ekki að flutningi málsins málið er afrakstur funda í saksóknarnefnd og í samráði við fleiri aðila í annarri grein laga um landsdóm er fjallað um fjölda dómara í landsdómi og hvernig þeir eru valdir er þar meðal annars gert ráð fyrir því að átta dómendur af fimmtán séu kosnir af alþingi til sex ára í senn alþingi kaus síðast aðalmenn í landsdóm ellefta maí tvö þúsund og fimm með frumvarpi þessu er lagt til að við aðra grein laganna bætist ný málsgrein þar sem tekið verði af skarið um það að dómarar sem eiga sæti í landsdómi þegar alþingi hefur samþykkt málshöfðun gegn ráðherra og eftir atvikum varamenn þeirra skuli ljúka meðferð þess máls þó svo að kjörtímabil þeirra sé á enda með slíku fyrirkomulagi verður ekki rof á umboði dómenda meðan mál er þar til meðferðar þetta er í samræmi við meginreglur réttarfars um milliliðalausa málsmeðferð það er horft til þessarar meginreglu sem er meginregla um réttaröryggi breytingin snýr einvörðungu að formi en ekki efnisatriðum landsdómlaga þetta ákvæði á sér fyrirmyndir við hliðstæðar aðstæður ég nefni þar þegar breyting var gerð á lögum um félagsdóm fertugasta og áttundu grein laga um stéttarfélög og vinnudeilur númer áttatíu nítján hundruð þrjátíu og átta þar sem fjallað er um dómara í félagsdómi en þar segir að dómarar sem hafa byrjað meðferð mála skuli ljúka því þótt kjörtímabil þeirra sé á enda ekki er þetta eina dæmið ég get einnig vísað til sambærilegra ákvæða í hundrað nítugasta og sjöunda og hundrað nítugasta og áttundu grein laga um meðferð opinberra mála númer nítján nítján hundruð níutíu og eitt hundrað sextugasta og fjórða og hundrað sextugasta og fimmtu grein laga um meðferð einkamála númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og eins og ákvæða til bráðabirgða eins og tvö í lögum um meðferð sakamála númer áttatíu og átta tvö þúsund og átta

einfalt og sjálfgefið mál að mínu mati sem ég tel rétt að alþingi

vil taka það fram að hér á haustþingi var flutt frumvarp af hæstvirtum innanríkisráðherra sem laut að breytingum á lögum um landsdóm það snerti mun fleiri greinar og hér er eingöngu tekið upp eitt efnisatriði en þó mjög breytt í orðalagi lagt er til að málinu verði vísað til